Handel ludźmi jest trzecim pod względem dochodowości nielegalnym biznesem zaraz po handlu bronią i narkotykami.

Skala tego przestępstwa jest ogromna 30 milionów ofiar, w tym 5 milionów dziewczynek. Oczywiście powtarzamy tutaj, w tej sali, że głównym celem handlu ludźmi jest wykorzystywanie seksualne.

Ten problem występuje również w Unii Europejskiej.

Chcemy wyznaczać standardy, a sami nie jesteśmy w stanie ochronić dziewczynek, kobiet?